Signora Presidente, onorevoli colleghi, visto che il prossimo Consiglio europeo si occuperà, tra gli altri argomenti, anche degli sviluppi più recenti in ambito di politica estera, suggerirei caldamente che venissero fatte delle valutazioni molto attente in merito alla Turchia, in merito ai suoi comportamenti, in merito al suo ruolo all'interno

Mi riferisco all'incursione navale che è stata effettuata in acque territoriali cipriote per l'ennesima violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. A questo punto, visto che il Consiglio di luglio aveva comminato alcune sanzioni, tra l'altro definite irrilevanti dal ministro degli Esteri turco, io mi chiedo se il Consiglio europeo, alla luce della manifesta insufficienza delle misure finora applicate e alla luce del poco rispetto dimostrato dalla Turchia nei confronti dell'Unione, intenda sospendere tutti gli strumenti di assistenza finanziaria che, per il Quadro finanziario pluriennale, hanno superato i 4 miliardi. Infine, concludo signora Presidente, alla luce dell'aperta ostilità adottata da Ankara nei confronti dell'Unione, mi chiedo se non sia il caso di sospendere, una volta per tutte, il processo di adesione.